Alves et tous les services du Parlement pour la manière très coopérative et efficace dont ils ont travaillé avec la Commission et avec le Conseil, pour aboutir à cette décision.

Cela ne veut pas dire que la PAC ne doive pas être adaptée.